var um margt athyglisverð ræða mér fannst gaman að því þegar háttvirtur þingmaður ingibjörg sólrún gísladóttir ræddi um ræðu hæstvirts utanríkisráðherra sem hefur verið nokkuð vonbrigði og vantar þing til framtíðar ég held að þetta séu nákvæmlega orðin sem hafa verið notuð um háttvirtan þingmann eftir að viðkomandi tók við formannsembætti hjá samfylkingunni svo sannarlega var hér um að ræða ræðu sem svo frá öllum forsendum yrði ansi mikil vonbrigði ef menn eru að tala hér um að það vanti þing til framtíðar þá var ekki mikið um slíkt í ræðunni hins vegar liggur það alveg hreint og klárt fyrir núna og alveg blygðunarlaust kom það fram að núverandi formaður samfylkingarinnar vill ekki varnarlið hér á landi skýrar gat það ekki verið og ég vil alla vega þakka háttvirtum þingmanni fyrir hreinskilnina hvað það varðar þetta kemur mér ekki á óvart sérstaklega í ljósi fyrri ummæla og fyrri skoðana þingmannsins en ég vil hins vegar spyrja út í annað ég bara þakka þingmanninum fyrir að upplýsa þá skoðun sína að varnarliðið eigi að fara en hér sagði háttvirtur þingmaður að alþjóðaviðskiptastofnunin ásamt fleiri stofnunum hefðu brugðist

byggt upp frá módeli frá seinni heimsstyrjöldinni sem ekki taki neitt tillit til breytinga þetta eru nokkuð miklar fréttir þar sem menn hafa hingað til talið að gatt samkomulagið hafi verið byggt á því módeli en hins vegar alþjóðaviðskiptastofnunin tók mið af breyttum aðstæðum og farið mikið út í að breyta þeirri stofnun til að taka mið af breyttum aðstæðum í heiminum þannig að ég vil biðja háttvirtan þingmann að útskýra orð sín nánar og segja okkur hvernig